nauðungarsölu númer níutíu nítján hundruð níutíu og eitt í frumvarpinu er lagt til að heimild sýslumanns til að verða við ósk gerðarþola um að fresta nauðungarsölu á íbúðarhúsnæði verði framlengt til þrítugasta og fyrsta janúar tvö þúsund og tíu með lögum númer tuttugu og þrjú tvö þúsund og níu var gerð sú breyting á lögum um nauðungarsölu að gerðarþoli gæti óskað eftir því við sýslumann að frestað yrði nauðungarsölu á fasteign hans fram yfir þrítugasta og fyrsta október tvö þúsund og níu að því tilskildu að um væri að ræða eign þar sem gerðarþoli héldi heimili og hefði skrásett lögheimili enda væri um að ræða húsnæði sem ætlað væri til búsetu samkvæmt ákvæðum skipulags og byggingarlaga var þá jafnframt gert ráð fyrir að ef um væri að ræða kröfur í eigu íslenska ríkisins eða fjármálafyrirtæki í þess eigu aðrar en skattkröfur bæru kröfurnar ekki dráttarvexti á frest tímanum tilgangurinn með frestinum var að gefa skuldurum kost á að nýta sér þau úrræði sem í boði væru til að koma fjármálum sínum á réttan kjöl til dæmis með samningum við kröfuhafa eða að leita eftir greiðsluaðlögun hér áðan voru til umræðu aðgerðir í þágu einstaklinga heimila og fyrirtækja og þar var kveðið á um möguleika fyrir lánastofnanir að lækka höfuðstól krafna og heimild þeirra til að taka á vanda skuldara með skipulegum hætti í þessu samhengi þykir rétt að framlengja frest nauðungarsölu svo að þeim skuldurum sem nýtt gætu sér þessi úrræði sé veittur til þess kostur

skilyrði að hann haldi þar heimili hann hafi þar skráð lögheimili sitt og um sé að ræða húsnæði sem ætlað er til búsetu samkvæmt ákvæðum skipulags og byggingarlaga frestunin gerist ekki sjálfkrafa heldur verður gerðarþoli að óska eftir henni einnig þó svo að eignin hafi áður verið í nauðungarsölufresti einungis er um að ræða frestun á lokasölu þannig að mál sem styttra eru komi haldi áfram leið sína í gegnum kerfið þar til kemur að því að taka ákvörðun um lokasölu þá munu kröfur ríkisins bera dráttarvexti þannig er ekki gert ráð fyrir að framlengt verði eldra ákvæði um að kröfur ríkisins beri ekki dráttarvexti virðulegi forseti gert er ráð fyrir að þeir sem geti nýtt sér þann tíma sem nú gefst til að koma fjármálum sínum í betri farveg geri það en ekki er gert ráð fyrir að frestur til nauðungarsölu verði framlengdur oftar en í þetta sinn virðulegi forseti ég legg til að þessu frumvarpi verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu og vonast ég eftir því að málið hljóti skjóta afgreiðslu því að ég vil benda á í þessu samhengi að frá því að sýslumaður tekur ákvörðun um lokasölu líða fjórar vikur að sjálfri lokasölunni þannig að það gefst ráðrúm þá verði frumvarpið að lögum fyrri partinn í október ættu lögin að geta náð til lokasala þannig að það verði engin lokasala ákveðin eftir þrítugasta og fyrsta janúar og í raun fari þá ekki lokasala